la condition des travailleurs détachés.

Il faut réguler le transport international et réguler le cabotage.

C'est ça l'Europe des citoyens, c'est ça l'Europe des travailleurs, c'est le socle de l'Europe sur lequel nous devons travailler.